Domnule președinte, în ultimii doi ani, Uniunea a devenit cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. În același timp însă, Plahotniuc și oligarhi aserviți Moscovei distrug statul de drept și justiția independentă. Moldova este cea mai săracă țară din Europa, dar Plahotniuc și acoliții săi trăiesc în lux. Invalidarea alegerii lui Andrei Năstase în funcția de primar al Chișinăului, presiunile împotriva magistraților, încălcarea drepturilor omului sunt motive pentru care finanțarea europeană dată guvernului trebuie să înceteze.